Om enig tegenwicht te bieden aan het eurofiele feestje heb ik samen met collega's een aantal amendementen ingediend. Ik geef een aantal voorbeelden. Stoppen met Europese fondsen voor de bestrijding van werkloosheid, economische recessie, armoede, de migratiecrisis en de veiligheidsbedreigingen. Laat dit vooral gewoon over aan de soevereine staten. Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief heeft volledig gefaald bij het oplossen van de jeugdwerkeloosheid en moet direct worden gestopt. Ondanks immense uitgaven door de EU in de afgelopen jaren is er nog steeds geen oplossing gevonden voor de grootscheepse migratie en mensensmokkel in Europa. En ten slotte, de houding van de EU ten aanzien van Turkije is hypocriet en laf. Turkije mag nooit lid worden van de EU.